Hvala lepa še enkrat. Oba sva se strinjala v tistem delu, ki verjetno zdi vsem najbolj pomemben glede na to, da če se v verigi pojavljajo posredniki, to pomeni potem, saj veste, pač za končnega uporabnika največkrat višji strošek. Edino, kar vas bi prosil, gospa ministrica je to no, da če lahko preverite ali v je v evropski direktivi res navedeno, da morajo podjetja biti v sto procentni lasti države, z ostalim pojasnilom sem pa zadovoljen. Hvala lepa.